Señor Presidente, en principio, iba a hacer una intervención sobre el racismo y la xenofobia, pero acontecimientos recientes en el Sáhara Occidental me obligan ―con la venia de la Presidencia― a plantear mi preocupación porque la visita del Enviado especial de las Naciones Unidas a los territorios ocupados del Sáhara Occidental, el señor Christopher Ross, está siendo objeto de una despiadada represión por parte de las fuerzas de ocupación marroquíes. Se han producido centenares de heridos en el pueblo saharaui, que ha querido manifestar, frente a la autoridad de las Naciones Unidas, su deseo de que, de una vez por todas, se le dé la posibilidad de ejercer el derecho a la autodeterminación. Me parecen un escándalo estas detenciones en presencia del Enviado especial y yo creo que este Parlamento, las autoridades de la señora Ashton y la Comisión Europea deberían emitir una señal rápida e inequívoca para frenar esta represión del pueblo saharaui.